Signora Presidente, onorevoli colleghi, prendiamo atto che voteremo di fatto un testo negoziato da Commissione e Consiglio, dato che non c'è stato un effettivo coinvolgimento dei relatori ombra e quindi dei gruppi politici. Pur apprezzando l'inserimento del riferimento alla difesa delle singole sovranità nazionali e il potenziamento della cooperazione a livello europeo, dobbiamo affermare che il lavoro risulta deficitario rispetto alla generale riforma di Dublino, alla riallocazione dei migranti o alla possibilità di creare corridoi umanitari per raggiungere in modo sicuro il nostro continente. Italia e Grecia vivono da vicino questa problematica. La mia città, Taranto, insieme ad altre città del Sud accoglie migliaia di migranti negli hot spot. Possiamo pure coordinarci a livello di trasporti e sicurezza, di sicurezza in mare ed è un bene migliorare il monitoraggio tramite le tecnologie dei sistemi satellitari. Ma tutti i nostri sforzi saranno vani, se non ipocriti, se ci limitiamo al solo coordinamento dei lavori senza una reale condivisione politica della responsabilità. Il rischio è che ad affrontare la sfida migratoria siano sempre gli stessi paesi e che intanto qui si continuino a sperperare risorse pubbliche.